Zdaj lahko začnem, a ne? No, ne vem. Sicer ne vem čisto točno, o čem naj govorim, ampak jaz bom zdaj malo improvizirala, ne vem, na trgu dela poznamo veliko rizičnih skupin, a ne. Recimo, da se bom danes odločila, da bomo govorili o rizični skupini mladih oziroma mogoče se bomo pol usmerili prav v specifično na mlade ženske, ne vem, kam bo šel tale pogovor, no. Čisto tako, se pravi, prva stvar, ke je zanimiva na tem področju, je, kako so mladi bili včasih opredeljeni v bistvu do štiriindvajsetega leta, potem se je pa v bistvu ta doba podaljšala do devetindvajsetega leta, kar je zelo zanimivo. Vsaj meni, ne, zato ker mladi dolgo študiramo in smo dlje časa pri starših, pač tisti vstop v odraslost je pa v bistvu tista meja, ko se ti odcepiš od staršev in si v bistvu samozadosten, se pravi, da lahko sam sebe preživiš, a ne. In zdaj, kaj se je zgodilo s tem, ke smo vsi začeli študirati, se pravi, po srednji šoli gremo vsi na dodiplomski študij in večina gre potem še na podiplomski študij. Kar je čisto razumljivo, se pravi, hočemo biti konkurenčni na trgu dela, ampak kaj se pa dogaja, da imamo v bistvu mlade preizobražene, in v bistvu pač ni dovolj delovnih mest za pač za vse te izobražene ljudi. Ne, tudi se mi zdi, da samo faks je postal dosti bolj enostaven, ni več tako vreden, kakor je bil včasih pri nas, se pravi, jaz bi rekla, da je magisterij, no, nova diploma. Vsaj nekako tako, tudi delodajalci tako gledajo, tudi ko je ta, se pravi, prišla ta nova stopnja izobrazbe in recimo nekdo z magisterijem ima sedmo ima sedmo stopnjo, predbolonjski sistem je sedma stopnja je dodiplomski študij diploma. In zanimivo, kako delodajalci v bistvu to enačijo. Čeprav konec koncev vseeno večina, ne, eno leto dlje hodimo pač vseeno v šolo, a ne. Se pravi, kaj je še problem zdaj pri sami tej visoki izobrazbi, se pravi, prvo zaposlitev iskati z visoko izobrazbo je zelo problematično, se pravi, na na eni strani delodajalec bo gledal pač, da bomo takoj hoteli nekaj, neko dobro pozicijo v službi, po drugi strani pa takrat še nimamo nobenih izkušenj, a ne. In v bistvu potem je pa še to. Tudi nekateri, ke bi se hoteli zaposliti na nižja delovna mesta, ne vem, recimo kot navaden trgovec v trgovini, ga delodajalec ne bo hotel vzeti, zato ker nekako bo predvideval, da nekaj oseba s šolo ne bo želela delati pač na tako nizkem delovnem mestu, a ne. Je pa tudi hkrati potem nestabilna delovna sila, ker takoj, ko bojo dobili boljšo opcijo, bo pač zamenjal službo, a ne, recimo. potem mislim, da je problem velik to, ke tudi, se pravi, problem v izobraževanju, se pravi, mi študiramo, se pravi, zdaj osm let osnovne šole, štiri leta srednje šole, tri leta dodiplomskega študija, dve leti magisterija. Še kakšen absolvent vmes. Smo stari takoj štiriindvajset, petindvajset, šestindvajset let brez kakršnihkoli izkušenj, kakor vemo, študentski servis, to za delodajalce ni v redu izkušnja. Še vedno je podcenjeno študentsko delo. Vsaj v očeh delodajalcev, a ne. In, kaj sem zdaj hotela povedati, kje sem ostala. dejstvo je, da je družboslovcev je občutno preveč, se pravi, po eni strani imamo prenakopičenost družboslovcev in zelo premalo naravoslovcev, pa mogoče vsaj teh tehniških stvari. strani, stvari. Služb, šol, kakorkoli. In pač ja, pač tule, tule nekaj ne štima, a ne, in pač vsi ti družboslovci na eni strani ostajajo brezposelni, na drugi strani pa je dosti služb iz naravoslovnih smeri, tehniških smeri, in pač mislim, da so tukaj hoteli se pravi s tem, ki so hoteli omejiti število mest na družboslovnih, so hoteli to tehtnico nekako izenačiti, a ne, pač kar, če tako pogledamo, je pač čisto logično. Nekako bo treba, ker vsi ti družboslovci tudi oni morajo nekje delati, a ne. In zdaj ne vem, pri nas je samo več družboslovcev, družboslovcev, družboslovcev. In konec koncev, kjer bodo vsi ti delali na koncu, ne? Pač vseh teh višjih delovnih mest za toliko izobraženih družboslovcev pač ni, a ne. Kar je logično, zato se je pol imamo tudi ta beg možganov, ke grejo v tujino, kakorkoli, ampak vseeno, a ne. In to je samo to in pač, kako naj rečem, večina se jih najde bolj v družboslovju. Ampak pač, ja vem. Oni so pa hoteli nekako to izravnati, saj samo to je, se mi zdi tule. Pač drug problem se mi pa zdi, no, jaz zelo vidim ta, dualni sistem izobraževanja, sicer v Sloveniji je enkrat že bil poskus tega, ne, ampak kakor se takrat se spomnim, je bil preveč podoben nemškemu, ne. Pač kaj je tudi problem, a ne, pač vsaka država ima neko svojo kulturo, se pravi, neke svoje načine, kakorkoli pač, neko svojo kulturo. In mi pač ne moremo vzeti kar enega modela iz ene druge države, a ne, pač lahko vzamemo neko osnovo pa ga potem prilagodimo. No, kakorkoli pač, ta sistem je tako ali tako propadel. Ampak v sami osnovi se mi zdi zelo fajn, se pravi, pol leta izobraževanja, pol leta prakse. Se pravi, ne vem, jaz to vidim takoj, ko se nekam usmeriš. Se pravi, na gimnaziji se mi zdi to čisto brezpredmetno, ampak takoj, ko gremo na faks, da bi že takoj delal pol leta v podjetju, pa pol leta bi imeli neko teorijo, se mi zdi, da noben delodajalec po treh letih ali pa po petih letih ne bi mogel reči, da nimaš izkušenj, a ne, se pravi, vsak bi jih že imel, a ne. Konec koncev bi bilo pa to tudi dobro, ne, če si se ti izkazal nekje v nekem podjetju, pač kakorkoli, bi te mogoče že tam vzeli, a ne. In bi lahko takoj začel delati, a ne. Recimo to. Pol pa mogoče, če zdaj gremo čisto na, problematiko zaposlovanja mladih žensk, ke je pa majčkeno drugače, se pravi, vsi mladi konec koncev imajo probleme pri vstopu na trgu dela, se pravi, tista neka prva zaposlitev, a ne. Mlade ženske, se mi zdi, imajo pa še večji problem in pač tukaj, če gledamo, saj je veliko teh stvari, se pravi, zaradi fizične podobe, se pravi, za višja delovna mesta, smo zelo tako, ne zgledamo dosti take ostre, a ne, pač, se pravi, neko to ženstvenost izražamo, a ne. potem, ne vem, največji problem je pa, se pravi, potencialno materinstvo, a ne. In tukaj se žensk zelo izogibajo, pa vem, da država da razne subvencije pač podjetjem, kakorkoli v bistvu jih ščiti te, a ne. V bistvu so po eni strani že toliko zaščitene, da mislim, da se jih delodajalci v bistvu še zato še bolj izogibajo teh pač mladih punc, mladih žensk, kakorkoli, a ne. ker moramo vedeti, ne, zaposliš punco, v redu, pol pol leta je noseča, jo ni eno leto, je takoj noseča, je ni dve leti mogoče tri leta, a ne. In pač tukaj je tudi velika izguba. Potem pa tudi, se pravi, če bi delala že nekaj časa pa ima potem otroka, pa je spet problem pol zastarelo znanje, ko pride nazaj, a ne, skozi oči delodajalca , se pravi, zastarelo znanje pač ne vem, druge prioritete v življenju. Ne, se pravi, družina na prvem mestu, ni več pripravljena delati nadur. Ni pripravljena pač, se pravi, dati vse pač sto procentov v službo, ampak da sto procentov recimo v družino, a ne. tako da recimo, ja. Ne sme, čeprav veliko jih. Veliko delodajalcev vpraša, če ima družino, ampak to je zelo težko pol dokazovati, a ne, da te je pač delodajalec to vprašal. V glavnem zdaj čisto tako, kako bi to rešili, čiste rešitve sigurno ni in neke subvencije tako ali tako so tudi v bistvu tukaj so bolj za mlade pa tudi za mlade ženske nekaj posebej nekaj pač jaz mislim, da to, kar da država te subvencije oziroma neke nagrade, vsaj pač iz svojih izkušenj vidim, no, da pač to ni neka posebna motivacija za njih. Je pa recimo razmišljali smo edino v tej smeri recimo, problem zastarelega znanja, recimo ženska je res odsotna zelo dolgo. Eno leto, se pravi, materinski dopust, potem pa starševski dopust in to je res dolga doba, recimo, da bi jo delodajalec ves čas obveščal o vseh novostih, jo mogoče povabil na kakšen sestanek zraven, kakšne krajše naloge, a ne, da bi ji dal. Pač med svojim, se pravi, starševskim dopustom, čeprav to je tako, to je za delodajalca, ampak kot mati sama si pa verjetno tega ne bi želela, a ne, tako da to tule je zelo dvorezen meč, a ne v bistvu. Ja, saj je res. Saj je res, saj pač delodajalec ima definitivno s tem še enega gledati, ke je pač na porodniški z otrokom, ampak, ne vem, jaz mislim, da je to tako zelo občutljiva tema, še zelo neobdelana tema in, da bi bilo treba, mislim, kaj narediti na tem področju, jaz, če čisto recimo sebe pogledam, jaz sem se zaposlila pred dvema letoma recimo, in pač samo spadala v to kategorijo, se pravi, mladih žensk brez otrok kakorkoli, pač, ko sem imela razgovor, no, sva se pogovarjala o tem v bistvu, kaj je bila moja tema diplomske naloge in pač sem mu povedala, da je to problematika zaposlovanja mladih žensk, spraševal me je, se pravi, kaj sem noter pisala, sem mu povedala vse te probleme in to. In sem bila presenečena, no, je bil zelo tako, da pač če zaposliš neko mlado žensko, da pač moraš pričakovati, da se bo enkrat to zgodilo. No, mislim to me je zelo presenetilo. Da jaz sem službo dobila, ampak zdaj recimo, ke smo pa iskali pač neko novo za v isto pisarno, ne, smo pa gledali, da je bila ta ženska stara čez štirideset let, se pravi, da verjetno že ima otroke in pač, da ne bova šle obedve na porodniško ali pa kokrkoli, ne, pač tako da. zelo tako, ne vem, no, zelo taka občutljiva v bistvu po eni strani je diskriminacija, po drugi strani pa, ja, saj tudi razumeš delodajalca, a ne. Ne moraš imeti zdaj ne vem pet žensk, pol bojo šle pa vse na porodniško isti čas, a ne. Ne vem, tako, no, V bistvu nekatere ženske se same znajdejo na tem področju pač, recimo čisto specifičen primer je, da se začnejo bolj moško oblačiti, se pravi, v te, ne vem, recimo kostime, kratke lase, recimo nenaličene, ne, pač to so vse pač pač mi, ke se ličimo, če se lepo oblečemo, to so vse pač neke ženske značilnosti, a ne, in, kako bi to zdaj čisto tako, jaz to še vedno tako gledam, a ne, ženska je lahko sposobna glih tako, ke je sposoben moški, a ne, pač ne vem, zakaj jo tule pač neka fizična podoba pač definira, a ne. Ampak dejstvo je pač, saj statistika kaže, da imajo moški v povprečju višje plače na istih pozicijah kot ženske recimo, se pravi, če bi ženska napredovala, bi, ampak bo dobila zato dobila nižje plačilo, kakor če bi en njen moški kolega napredoval na isto delovno mesto, ampak to je statistika, pač valjda so izjeme. Tako ke poznamo, ne vem, recimo ful dobre vzgojitelje, ke je načeloma čisto ženski poklic, a ne, pa recimo dobre vojakinje, a ne, ne vem, ke je recimo bolj moško, čeprav zdaj se je že tole majčkeno izenačilo, a ne. Strojnico verjetno, ne, recimo kakšno dobro. Ampak je pol pa spet tule zanimivo, a bi recimo poklical eno žensko, da ti popravi avto. Ma pač večina ne bi verjetno, a ne, ne vem. Že kar tako, ke misliš, da pač moški bolj obvlada to področje, a ne. Čeprav tukaj je spet diskriminacija, pač vzgojitelji so pa ful zaželeni pa pač, tile učitelji na razrednem pouku kot moški, ke jih imajo otroci baje ful radi. Tako da je, mislim zdaj, tako je, a ne, saj pravim. Ja. Problem je že v tem, ker pač ženska že za vsakega otroka recimo izgubi recimo eno leto, a ne, mislim, eno leto, v katerem bi lahko napredovala, a ne. zdaj čisto neki kvotni sistem, ne vem, pač jaz mislim, da je še zelo veliko podjetij, ke so zelo moško orientirana, a ne, pač se pravi, saj zato pa pač obstaja ta izraz, ker je v bistvu tako veliko tega še vedno, a ne. zdaj ne vem, da bi se kvote neke, je to zelo težko, ne vem, v nekem podjetju, ke je, ne vem, usmerjeno, ne vem, v neko lesno dejavnost, recimo, ne, pač se pravi proizvodnjo podjetje, verjetno ne bi noter, pač mislim, to je fizično naporno, pač večina moških je lesarjev, a ne, tule neko kvoto pač ustvariti, mogoče pač noter v pisarnah, da so lahko ženske, ne, načeloma pa pač to ni sploh neka dejavnost, v katero bi se ženska mogoče toliko zanimala, a ne. Večina žensk ne, no. Tako, Ja, mogoče je promoviranje v v druge smeri izobraževanja, a ne, mogoče že na že na sploh bolj v naravoslovne. Jaz osebno mislim, da ne. Pač zato, ker ne vem, jaz pa, če želim nekaj delati, želim nekaj delati ne glede na to, a vodi moški ali pa vodi ženska. Mislim, meni bi bilo boljše, če bi bilo neko pač kot neki zaznamek, da ga vodijo ženske, pač kaj to meni prinese kot ženski. A ne, ne samo zato, da ženska vodi, a ne. Mislim, jaz tule ne vidim, zakaj bi se pol nekdo za to odločil, razen mogoče kakšne pač izredne feministke, a ne. Jaz osebno se ne bi na podlagi tega odločila pač, ja, če je neka neko žensko vodenje in zato meni kot ženski prinese določene bonitete, ja, drugače pa mislim, da ne. ja. Ne. Pač jaz, če sem potrošnik, jaz grem kupiti, kar rabim, kar si želim tam, kjer preberem, da mi je boljše. Mislim, mene to zelo pač ne vem, jaz ne bi to gledala, ne vem, kot neko tako neko tako promocijo, a ne. Mogoče edino, če bi bilo recimo, da je, da so, da je žensko vodstvo, pa mogoče, da bi pol ženska tam lažje dobila zaposlitev na podlagi tega, a ne, če si mislil v tej smeri. To bi mogoče šlo, a ne. Ne vem. Pač ne diskriminiramo glede na spol, vzamemo glede na pač tvoje kompetence, sposobnosti, a ne, recimo ja, v tej smeri, ja. Samo bi moglo biti poleg tega zaznamka še kaj v ozadju, a ne. Samo to hočem povedati, pač kot sam zaznamek meni ne bi nič povedal kot iskalcu zaposlitve ne kot nekemu potrošniku. Ampak vsak pa to gleda skozi svoje oči, a ne, nekaterim pa to zelo veliko pomeni, a ne. glede ... Ja, v bistvu to, ke sem že prej omenila, se pravi, recimo, zdaj ne bom čisto, vem, mislim, da je Danska med temi, ne vem, katera, a je Nizozemska tudi, se pravi te države, ki imajo dualni sistem izobraževanja, dejansko imajo nižjo brezposelnost mladih, a ne. nasploh, no, ne prav za mlade ženske, ampak načeloma, ko gledamo statistiko, imajo od evropskega povprečja občutno nižje, se pravi nižjo brezposelnost. Tako da je, jaz ful vidim rešitev v tem dualnem sistemu izobraževanja, res, pa tudi, ne vem, mi pridemo iz faksa in ne znamo nekih osnov. Ne vem, recimo kot, jaz sem magistrirala iz kadrovanja. Prideš v službo, jaz ne znam prijaviti delavca, kako zdaj jaz prijavim delavca v obvezno socialno zavarovanje, ne vem. Noben ni povedal, da mora prej narediti zdravniški pregled, da mora, ne vem, narediti varstvo pri delu, kaj se zgodi, če ne naredi zdravniškega pregleda, pač ne vem, kako samo pogodbo, kaj mora sama pogodba vsebovati recimo, ne vem, niti razlike med, ne vem, za določen čas, pol, kaj če damo, ne vem, za nedoločen čas s poskusnim delom, za nedoločen čas, noben ni povedal nekih teh osnov, v bistvu pač to, ke si, pol padeš noter in pol se moraš sam znajti, no, mogoče samo to, to tudi pogrešam, no, pri izobraževanju in zato se mi zdi, da bi bil ta dualni sistem, da se v bistvu že med izobraževanjem vsaj osnove naučiš in v bistvu, ke ti prideš v službo, lahko potem nadgradnjo začneš delati takoj, ne pa da izgubiš ne vem koliko mesecev samo zato, da se ti v tiste neke, osnove noter, a ne, pač ne vem, tudi recimo ta kvotni sistem invalidov, jaz sem se s tem prvič srečala na, v službi. Pač tega ni prej nobeden povedal, pa se mi zdi zelo pomembna stvar recimo, ne, Kaj še ne vem, vsi razni ti programi, no, ke jih rabiš, a ne. Pač kako, kaj, zakaj, koga, selekcijski postopek, kaj narediti pred razgovorom , ne vem, recimo to, to sem jaz ful pogrešala, no. Ja, to sem, to sem enkrat, saj to je že dolgo časa nazaj, sem brala ja, enkrat je bilo, pa niti ne vem, katerega leta, po moje je moglo biti že to kar dolgo nazaj, ker se niti jaz tega ne spomnim. Ampak ja, baje je že enkrat bilo, ne vem, a je bil pol prav v praksi ali je bil samo model, ampak kakor vem, da je propadel, zato ker mi smo vzeli kopijo nemškega, a ne, in tako ke sem rekla, pač ne moreš ti kar, ne vem, en model vzeti iz Nemčije pa ga v Slovenijo postaviti pač, ker je vse drugače, pač, ker ne more poklapati, a ne. Katerega leta pa, to pa ne vem, no. Jaz bi mogoče pač, ne vem, neko subvencijo za, pač te delodajalce. Konec koncev ne vidim tudi delodajalec, če vzame nekega vajenca ali pa praktikanta, pa ne vem, če se, ta pač oseba pri delodajalcu izkaže, je to super, on ga potem lahko zaposli, a ne, sicer lahko se ne izkaže, a ne, ampak jaz mislim, da tudi tule bi bilo to z seveda ona začetna spodbuda, neka subvencija, da bi jih sploh vzel, a ne, k sebi, sigurno, ampak potem pa v bistvu, če je ta oseba se izkaže, jaz vidim, to je zelo dobro tudi zaradi delodajalca v bistvu kot neki dober delavec za naprej, mlad, perspektiven, a ne, kader recimo.